virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um niðurfellingu laga um kísilgúrverksmiðju við mývatn númer áttatíu nítján hundruð níutíu og sex með síðari breytingum og um ráðstöfun eigna kísilgúrsjóðs nefndin hefur fjallað um frumvarpið og fengið á sinn fund guðrúnu þorleifsdóttur frá iðnaðarráðuneyti umsagnir bárust frá atvinnuþróunarfélagi þingeyinga h f og náttúrurannsóknastöðinni við mývatn í þessu frumvarpi er lagt til að lög um kísilgúrverksmiðju við mývatn sem áður voru hér nefnd verði felld úr gildi og að kísilgúrsjóði verði slitið starfsemi hans lögð niður og að iðnaðarráðherra verði heimilt að ráðstafa eignum sjóðsins með samningi við atvinnuþróunarfélag þingeyinga h f markmið þess samnings verður að efla atvinnulíf í þingeyjarsveit skútustaðahreppi og norðurþingi og er það í raun og veru í samræmi við upphaflegan tilgang sjóðsins sem var og hefur verið frá stofnun hans þar sem kveðið var svo á um að hann ætti að nota til að efla atvinnulíf í þeim sveitarfélögum sem áttu verulegra hagsmuna að gæta vegna starfsemi kísiliðjunnar helstu eignir sjóðsins eru bankainnstæður og hlutabréf staðan á bankabók sjóðsins sextánda september síðastliðinn var fjórtán komma níu milljónir króna og bókfært virði hlutabréfa sjö komma fjórum milljónum króna nefndin leggur til að þetta frumvarp verði samþykkt óbreytt undir þetta rita auk þeirrar sem hér stendur